Señor Presidente, gracias señora Ferrara por el informe. Si hablamos de derechos fundamentales en la Unión Europea, hay que hablar del derecho de las mujeres a no ser asesinadas, violadas, amenazadas o golpeadas por el hecho de ser mujeres. Este verano, en el Estado español, han sido asesinadas 17 mujeres y 8 menores. En el año 2014 fueron asesinadas 59 mujeres. Este informe hace referencia al estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales y destaca que el 33 de las europeas ha sufrido violencia física o sexual y que 9 millones de europeas han sido víctimas de una violación. Más violencia si hablamos de mujeres con diversidad funcional, de mujeres migrantes o de mujeres transexuales. La violencia de género es terrorismo, terrorismo machista, pero parece que en Europa hay terrorismo de primera y terrorismo de segunda, víctimas de primera y víctimas de segunda, y, sin duda, la violencia de género está en esta segunda división. No hay ultimátum de la troika a los gobiernos que no aplican políticas contra la violencia de género no hay amenazas de expulsión de la Unión Europea a quien no destina recursos contra esta violencia de género. Y ¿para cuándo una Cumbre de Jefes de Estado